moldavo adottava una riforma del sistema elettorale, passando a un sistema fortemente criticato anche dalla Commissione di Venezia, per gli enormi vantaggi per il partito di governo, era infatti ancora fresco l'inchiostro sulla nostra decisione di concedere l'assistenza macrofinanziaria.

I recenti emendamenti alla nuova legge sulle ONG, se adottati, comprometterebbero gravemente l'attività della società civile, spesso unico baluardo nel paese contro la corruzione dilagante. Mentre sulla colossale frode bancaria da un miliardo di dollari, dopo tre anni tutto ancora tace. Da ex osservatore elettorale nel paese, l'auspicio mio e di molti è di vedere un giorno la Moldavia, insieme a noi nella famiglia dell'Unione europea. Ma la nostra benevolenza non deve essere scambiata per stupidità. Ritengo che sia opportuno, se il governo moldavo non ritornerà prontamente sui suoi passi, rivalutare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria per indirizzarla invece su progetti e programmi a pieno sostegno della società civile.